Laten wij wel wezen, de belastingbeslissingen waar wij het over hebben, bevestigen terecht het gevoel van oneerlijkheid van burgers en kleine ondernemers die wél netjes hun belasting afdragen.

En willen wij daadwerkelijk stappen kunnen zetten tegen belastingontwijking, dan gaan wij als Europees Parlement deze Europese Commissie nog keihard nodig hebben. Op een terrein waar laat ik het zacht zeggen de Raad niet staat te springen van enthousiasme en besloten wordt met unanimiteit. Maar let op wij weten ook dat het sommigen in dit huis helemaal niet te doen is om het aanpakken van belastingontwijking.

En er zijn anderen die in deze discussie het excuus zien om het totale niveau van de belastingen in Europa maar weer verder omhoog te drijven.